Consider că avem nevoie de o poziție stimulativă referitoare la Agenda de Dezvoltare de la Doha, care reprezintă până acum doar o încercare la nivel global de a situa procesul de dezvoltare în centrul sistemului comercial multilateral. Drept urmare, cred că trebuie ca țările dezvoltate să ia mai mult în considerare nevoile și dezechilibrele din statele în curs de dezvoltare și să le asigure acestora un tratament special și diferențiat, în conformitate cu acordurile anterioare, inclusiv o derogare privind serviciile și un mecanism diferit de monitorizare. Se impun noi investiții pentru a impulsiona relansarea economică și stabilitatea țărilor în curs de dezvoltare, multe din ele afectate de crize interne și conflicte dezastruoase. De aceea, solicit Comisiei Europene să susțină în continuare îndeplinirea obiectivelor ambițioase prevăzute în Declarația ministerială de la Doha din 2001, precum și a angajamentelor asumate la Conferința ministerială a Organizației Mondiale a Comerțului de la Hong Kong din 2005, prin promovarea dezvoltării ca obiectiv central al Agendei de la Doha. De asemenea, consider că, în actualul context, Uniunea Europeană poate și trebuie să joace un rol mai activ, de mediator, între diferitele poziții ale membrilor Organizației Mondiale a Comerțului. În acest sens, doresc să reamintesc că articolul 208 din Tratatul de la Lisabona referitor la coerența politicilor de dezvoltare obligă Uniunea Europeană să ia în considerare impactul comerțului și al altor politici asupra țărilor în curs de dezvoltare. În perspectiva celei de a 8 a reuniuni a Organizației Mondiale a Comerțului de la Geneva, trebuie identificate cele mai adecvate soluții pentru a răspunde principalelor provocări cu care se confruntă aceste state, astfel încât comerțul să stimuleze dezvoltarea durabilă. În special în privința restricțiilor asupra exporturilor de resurse naturale e necesară o reglementare cuprinzătoare la nivelul normelor comerciale internaționale. Aceste bogății sunt principala sursă de venit pentru multe din statele în curs de dezvoltare. Țin să atrag atenția, de asemenea, asupra impactului economiilor emergente și cred că e cazul să reiterăm apelul asupra acestor state să își asume responsabilitatea ce le revine ca actori semnificativi la nivel global și să își raporteze concesiile la nivelul propriu de dezvoltare și de competitivitate sectorială. Schimbările din ultimul deceniu, stimulate și influențate de criza economică, pot avea efecte negative asupra Rundei Doha, care trebuie adaptată într o manieră mai dinamică la noile circumstanțe globale. Insecuritatea alimentară, provocată de creșterile masive de prețuri și de schimbările climatice, este unul din elementele esențiale care trebuie avute în vedere în acest sens. La rândul lor, subvențiile pentru agricultură ale țărilor în curs de dezvoltare și subvențiile pentru export pentru țările dezvoltate au efecte negative, care impun găsirea unor remedii care să nu afecteze echilibrele economice din aceste state